Toto výročie je zhodné s vytvorením skupiny Intergroup pre rodinu a ochranu detstva. Výzvy Európskej únie ako sú demografia, zosúladenie rodinného a pracovného života, starostlivosť o osoby odkázané na pomoc, sociálna inklúzia, boj proti chudobe rodín a detí, ako aj politika solidarity medzi generáciami si vyžadujú expertné znalosti rodinných organizácií, ktoré sa venujú ochrane záujmov detí. Dohovor o právach dieťaťa pripomína, že dieťa pre harmonický rozvoj svojej osobnosti potrebuje vyrastať v rodinnom prostredí založenom na šťastí, láske a porozumení. Skupina Intergroup pre rodinu a ochranu detstva pracuje v Parlamente ako platforma pluralitných názorov členov naprieč politickými skupinami. Pozývam všetkých kolegov, aby podporili túto skupinu vo svojich politických frakciách.